frú forseti ég mæli fyrir frumvarpi á þingskjali númer tvö hundruð og átta sem er tvö hundruð og fyrsta mál um er að ræða frumvarp til laga um skeldýrarækt frumvarp þetta er samið í sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytinu að tilhlutan samráðshóps um kræklingarækt sem sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra skipaði tuttugasta og sjötta nóvember tvö þúsund og átta á grundvelli tillagna í skýrslu nefndar á vegum sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra um stöðu og möguleika kræklingaræktar á íslandi sem birt var annar júní tvö þúsund og átta þar var gerð tillaga um stofnun samráðshóps um uppbyggingu kræklingaræktar sem í ættu sæti fulltrúar kræklingaræktenda og opinberra stofnana hlutverk samráðshópsins var að samþætta starf ríkisstofnana og koma með tillögur til ráðherra um fyrirhuguð ræktunarsvæði sem fara í heilnæmiskönnun og mat á tíðni eitraðra svifþörunga frumvarp þetta var áður flutt á hundrað þrítugasta og áttunda löggjafarþingi alþingis tvö þúsund og níu til tvö þúsund og tíu þá sem þingskjal númer níu hundruð og ellefu fimm hundruð tuttugustu og önnur mál en varð ekki útrætt á því þingi í sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytinu hefur verið farið yfir umsagnir sem bárust um frumvarpið til sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar þingsins og hefur við gerð þessa frumvarps sem hér er lagt fram verið reynt að taka tillit til þeirra athugasemda eins og unnt hefur verið engin lög eru til um þessa atvinnugrein og eru þetta drög að fyrstu lögum um það efni talið hefur verið að um skeldýrarækt gildi ákvæði laga um fiskeldi í framkvæmd hefur hins vegar komið í ljós að ákvæði þeirra laga eiga ekki að öllu leyti við um skeldýrarækt til dæmis kræklingarækt gera þarf að minnsta kosti nokkrar breytingar á lögunum til þess að þau geti gilt um skeldýrarækt eða kræklingarækt og bætt við þau sérstökum ákvæðum sem víkja nokkuð frá ákvæðum laganna einnig er eftirlit með starfsemi á sviði skeldýraræktar einkum kræklingaræktar aðallega eftirlit með heilnæmi og hollustuháttum bæði matvælaeftirlitsins sem fer eftir lögum og stjórnvaldsfyrirmælum um það efni og er með nokkuð öðrum hætti en samkvæmt lögum um fiskeldi ekki er gert ráð fyrir að önnur stofnun annist framkvæmd laganna það er matvælastofnun en fiskistofa annast framkvæmd og eftirlit með starfsemi á sviði fiskeldis við gerð frumvarpsins hefur rætt um hvort setja eigi ný lög um skeldýrarækt eða gera breytingar á lögum um fiskeldi eða fiskrækt til þess að þau geti einnig gilt um þá atvinnugrein með vísan til framangreindra sjónarmiða var talið rétt að setja sérstök lög um atvinnugreinina eftirlit með starfsemi á sviði skeldýraræktar einkum kræklingaræktar er eins og áður segir aðallega eftirlit með heilnæmi og hollustuháttum það er matvælaeftirlitið sem fer eftir lögum og stjórnvaldsfyrirmælum sem sett eru á grundvelli e e s gerða um það efni samanber lög númer níutíu og þrjú nítján hundruð níutíu og fimm um matvæli samanber og lög númer hundrað fjörutíu og þrjú tvö þúsund og níu um breytingar á ýmsum lögum vegna endurskoðunar á undanþágum frá fyrsta kafla fyrsta viðauka við e e s samninginn og innleiðingar á reglugerð evrópuþingsins og ráðsins númer hundrað sjötíu og átta tvö þúsund og tvö frá tuttugasta og áttundi janúar tvö þúsund og tvö auk afleiddra gerða í frumvarpinu er gert ráð fyrir að matvælastofnun annist hér á landi eftirlit með starfseminni með svipuðum hætti og gildir um eftirlit með annarri matvælaframleiðslu við gerð frumvarpsins hefur verið lögð til grundvallar sú efnisskipan að frumvarpið er í sjö köflum með eftirfarandi efni í fyrsta kafla er fjallað um markmið laganna gildissvið og skilgreiningar á ýmsum hugtökum sem koma fram í frumvarpinu og stjórnvaldsfyrirmælum sem áformað er að setja ef frumvarpið verður að lögum í öðrum kafla er fjallað um hvernig stjórnsýsla samkvæmt frumvarpinu skuli vera en gert er ráð fyrir að sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra fari með yfirstjórn mála samkvæmt lögunum en að framkvæmd stjórnsýslunnar verði að öðru leyti í höndum matvælastofnunar sem hefur eftirlit með því að ákvæðum laganna sé framfylgt þá er áfram gert ráð fyrir að fiskistofa fari með eftirlit með veiðum skeldýra til áframhaldandi ræktunar vigtun og skráningu sjávarafla í samræmi við lög og stjórnvaldsfyrirmæli sem um það gilda á hverjum tíma einnig er í kaflanum sérstakt ákvæði um svæðaskiptingu starfsemi til skeldýraræktar hér á landi sem gert er ráð fyrir að sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra sé heimilt að framkvæma þá er í kaflanum ákvæði um að ráðherra sé heimilt að takmarka eða banna skeldýrarækt eða ákveðnar aðferðir til slíkrar starfsemi í einstökum fjörðum flóum eða á stæðum sem teljast sérlega viðkvæm gagnkvæmt þeirri starfsemi sem fer fram samkvæmt lögum í þriðja kafla er fjallað um leyfisveitingar og fleira en þar er gert ráð fyrir að matvælastofnun geti fyrst veitt tilraunaleyfi til starfsemi til þess að unnt verði að kanna hvort náttúrulegar aðstæður á fyrirhuguðu tilraunasvæði eða fyrirhugaðar tegundir stofnar eða starfsaðferðir gefi tilefni til hættu á neikvæðum vistfræðilegum eða erfðafræðilegum áhrifum sem leitt getur af leyfisskyldri starfsemi áður en gefið er út tilraunaleyfi skal leyfishafi eða umsækjandi láta framkvæma heilnæmiskönnun sem skal skipulögð og framkvæmd af matvælastofnun meginreglan er sú að leyfishafi greiði kostnað af slíkri heilnæmiskönnun en ráðherra geti þó ákveðið að hann skuli greiddur úr ríkissjóði ef fjárheimildir fást til þess á fjárlögum þá er gert ráð fyrir að unnt sé að sækja um ræktunarleyfi sem veitt verða til sjö ára í senn hægt verður að sækja um ræktunarleyfi þótt tilraunaleyfi hafi ekki verið veitt í ákvæðinu er fjallað um ýmis atriði við gerð umsókna og leyfisveitingaferlið að öðru leyti loks er þar ákvæði um að matvælastofnun geti afturkallað tilraunaleyfi eða ræktunarleyfi ef ákveðin skilyrði eru fyrir hendi í fjórða kafla eru ákvæði um starfsemi við skeldýraræktina það er mannvirki og búnað merkingar eftirlit og skýrslugjöf lok starfsemi og framleiðslu og dreifingu skeldýra sem veidd eða ræktuð eru samkvæmt lögunum í fimmta kafla eru ákvæði um gjaldskrá fyrir starfsemi sem fer samkvæmt lögunum en gert er ráð fyrir að hún verði eins og unnt er samræmd gjaldskrá matvælastofnunar samkvæmt tuttugustu og fimmta og

tvö þúsund og níu í sjötta kafla sem ber heitið ýmis ákvæði kemur fram að framsal leiga og veðsetning á tilraunaleyfi og ræktunarleyfi til skeldýraræktar samkvæmt lögunum er óheimil í sjöunda kafla kemur fram heimild ráðherra til að setja reglugerð eða reglugerðir um ýmis atriði varðandi framkvæmd laganna einnig er þar viðurlagaákvæði við brotum á lögunum svo og ákvæði um að lögin taki gildi fyrsta janúar tvö þúsund og ellefu þá er í ákvæðum framangreindra kafla gert ráð fyrir að ýmsar stofnanir og aðilar verði umsagnaraðilar um tilteknar ákvarðanir samkvæmt frumvarpinu og einnig við setningu stjórnvaldsfyrirmæla sem sett kunna að verða um ýmis framkvæmdaatriði samkvæmt frumvarpinu virðulegi frú forseti skeldýrarækt er ný atvinnugrein sem hefur átt misjöfnu gengi að fagna á þeim tíma sem hún hefur starfað en bundnar eru vonir við það að þessi atvinnugrein geti eflt atvinnulíf og byggð í landinu og þannig einnig skilað þjóðarbúinu umtalsverðum tekjum svo sem raun hefur orðið á með öðrum þjóðum með gildistöku laga þessara er ætlunin því sú að stuðla eftir föngum að möguleikum til skeldýraræktar meðal annars kræklingaræktar og setja þeirri atvinnugrein jafnframt skýrar reglur og umgjörð þá vek ég aftur athygli á að hér er um að ræða fyrstu heildarlögin á íslandi um skeldýrarækt að lokum vil ég árétta að ákvæði frumvarpsins fela í sér miklar breytingar á inntaki og framkvæmd stjórnsýslu og eftirlits með skeldýrum meðal annars þar sem leyfisveitingar og eftirlit með skeldýrum og skeldýrarækt er með frumvarpinu flutt frá fiskistofu til matvælastofnunar einnig eru gerðar töluverðar breytingar á reglum um eftirlit til þess að þar geti gilt um þessa atvinnugrein það er skeldýrarækt skeldýrarækt er ný atvinnugrein á tilraunastigi hér á landi nauðsynlegt eftirlit samkvæmt frumvarpinu tekur hins vegar við af eftirliti í evrópu á sviði skeldýraræktar en þar hafa eftirlitsaðferðir þróast svo áratugum skiptir enda er atvinnugreinin aldargömul í þeim löndum í evrópu eru gerðar verulegar kröfur um eftirlit með þessari starfsemi vegna þess að framleiðslan getur verið hættuleg til neyslu ef ekki er fylgt reglum um eftirlitið hins vegar er ljóst að kostnaður við eftirlit með starfseminni verður óhjákvæmilega talsverður og leggst þannig að verulegu leyti á atvinnugreinina samkvæmt fimmtándu greinar frumvarpsins ég vil hins vegar beina því til hæstvirts sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar að eftir að frumvarpinu hefur gefið vísað til nefndarinnar

á fylgiskjali með frumvarpi þessu er að finna kostnaðarumsögn fjármálaráðuneytisins um frumvarpið ég vil að öðru leyti vísa til greinargerðar þeirrar er fylgir frumvarpinu en þar er ítarlega fjallað um gerð og grein fyrir efni þess frú forseti að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtur sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar